Súčasná hospodárska a finančná kríza viedla v Európe k významnému nárastu verejného dlhu a v tejto súvislosti sa automatické stabilizátory sociálneho štátu stávajú omnoho dôležitejšími, ako boli doteraz. Účinné zdaňovanie má zásadný význam pre verejné orgány, aby mohli plniť svoje úlohy a povinnosti, ale aj očakávania občanov. Na zaistenie fiškálnej dôveryhodnosti je potrebná dôkladná fiškálna konsolidácia spolu so spravodlivejším a cielenejším rozdelením daňového zaťaženia. Zníženie dlhu si vyžaduje tak obmedzenie výdavkov, ako aj zvýšenie daní, najmä pre vysoko príjmové skupiny.

Len tak sa vytvoria základy dlhodobého rastu. Je preto nevyhnutné usilovať sa o aplikáciu takých postupov, ktoré pomôžu predchádzať vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zneužívaniu daní.